Wie schaffen wir es eigentlich, all die guten Ideen, die jetzt seitens der Kommission oder auch seitens des Parlaments kommen, in die Mitgliedsstaaten entsprechend hineinzutragen? Wenn es Europa nicht gelingt, als eins zu handeln am Ende des Tages, werden wir den Wettbewerb gegenüber China und den USA letztlich nicht gewinnen können. Deshalb brauchen wir hier, glaube ich, ein anderes mind setting in den Mitgliedsstaaten, nämlich, dass wir ein europäisches Ziel verfolgen und nicht ein nationales Ziel auf europäischer Ebene. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen, und es soll kein Vorwurf an Sie sein, weil ich weiß, dass Sie da ganz anders aufgestellt sind. Aber ich glaube, das ist eines der wesentlichsten Dinge, warum es uns nicht gelingen wird, sollten wir mit Europa nicht vorankommen, oder warum es uns nicht gelingen wird, das dann entsprechend umzusetzen. Deshalb meine ich, müssen wir darauf hinarbeiten, dass wir wirklich als eins handeln. Natürlich sind die einzelnen Punkte, die wir heute vorgestellt haben, nur ein kleiner Baustein dazu.

Wir brauchen, glaube ich, eine vernünftige Strategie, eine Konzeption diesbezüglich, und ich glaube, das, was wir heute gehört haben, kann auch noch verbessert werden durch die Kommission selber. Letztlich müssen wir, glaube ich, auch die Regeln, die wir haben, nachher durchsetzen. Aber bei all dem führt kein Weg daran vorbei, dass wir als Einheit handeln müssen und uns nach vorne orientieren müssen und eben nicht nur darauf bedacht sein dürfen, dass es in Frankreich, Deutschland, Spanien etc. irgendwie gut läuft. Wir müssen als Europa in Gänze den Schritt nach vorne wagen.